Podle mého názoru právě na poli energetické unie má Evropská unie jeden z největších dluhů a je to již několikátá zpráva nebo stanovisko, které projednáváme v tomto ohledu. Musím zdůraznit, že třeba pro Českou republiku je právě přístup k energetickým zdrojům a dobrá správa energetické unie jako takové, zcela klíčová pro naši budoucnost. My nemáme příliš svých vlastních energetických zdrojů.

Ostatně dnešek byl poměrně razantně o energetických úsporách, o nižších emisích, o odpovědnosti Unie, ale i členských států pomáhat zranitelným, a to například i státům, nejenom podnikům, domácnostem a jednotlivým občanům. Takže já tuto zprávu skutečně vítám a jsem rád, že postupujeme dále. Možná, že by náš postup měl být rychlejší, ale pevně věřím, že se dočkáme na konci našeho mandátu, případně v tom dalším mandátu plné energetické unie, jakožto prostředku pro ochranu i zranitelných států.